Zunächst einmal darf ich mich den Kolleginnen und Kollegen anschließen, die erklärt haben, dass alte Rechnungen, die noch offenstehen, nun einmal beglichen werden müssen und es auch vermieden werden sollte, sie teurer zu machen, indem auch noch Zinsen auflaufen, zumal die Glaubwürdigkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht dadurch steigt, dass wir ihre Anträge, bei denen wir ihnen Rechtssicherheit versprochen und das Geld zugesagt haben, am Schluss nicht bezahlen. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass dieser Nachtragshaushalt formuliert wird. Für das Jahr 2013 werden wir allerdings das Problem haben, dass, wenn der Haushalt zu niedrig ausfällt, am Ende ein noch höherer Nachtragshaushalt anstehen wird, denn die Verpflichtungsermächtigungen der vergangenen Jahre werden letztendlich auf uns zurückfallen und wir werden entsprechende Konsequenzen bei den finanziellen Leistungen zu tragen haben. Ich habe jedes Verständnis für Krisen, aber wenn man tatsächlich etwas verändern will, dann wird man im Zusammenhang mit dem mehrjährigen Finanzrahmen über die Fragen der Verpflichtungsermächtigungen diskutieren müssen und darüber, wie man mit ihnen umgeht. Aber Vergangenheit kann man nicht dadurch lösen, dass man letztendlich das Recht in Frage stellt.